Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les inégalités ne doivent pas être une fatalité. Profondes, elles le sont, avec un taux de personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion dépassant les 20 en Europe, mais surmontables, elles le sont aussi. Alors, attelons nous au niveau européen, comme au niveau national, à y apporter des réponses concrètes. Si je ne veux pas établir de hiérarchie dans les difficultés que rencontrent nos concitoyens, je veux néanmoins insister sur une nouvelle forme d'inégalité il s'agit de l'inégalité numérique. Alors oui, pour moi, la numérisation de l'économie et de la société crée de nombreuses opportunités pour nos citoyens, mais pas encore assez et pas encore pour tous. Nous devons donc faire des propositions dans ce sens et, de mon point de vue, trois chantiers sont prioritaires.

Encore trop de zones rurales sont privées du haut débit, ce qui isole ces territoires, décourage les entreprises qui souhaitent s'y installer et pénalise ainsi ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent et ceux qui recherchent un emploi. Deuxièmement, il faut développer les compétences numériques dans le cadre de la formation initiale, mais aussi tout au long du parcours professionnel, afin de se prémunir contre le chômage technologique. Troisièmement, il faut s'interroger sur la question du droit applicable aux plateformes numériques, qui risque de maintenir certains salariés dans une situation précaire.

Par conséquent, il nous faut un cadre équitable pour les contrats de travail. C'est indispensable. Et nous attendons donc les propositions de la Commission.